Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il Commissario Barnier che si è dimostrato molto sensibile alla tematica e che mi ha anche tenuto aggiornato sulla questione. È fondamentale riuscire a garantire una piena accessibilità ai testi per le persone ipovedenti e non vedenti, che alcune indagini hanno inoltre dimostrato essere ben più interessate alla lettura di quanto lo siano persone cosiddette normodotate. Credo che editori e produttori debbano venire incontro alle esigenze di queste categorie di persone, se del caso, anche attraverso incentivi alla pubblicazione per formati speciali dedicati, superando gli ostacoli alle normative sul copyright e i diritti d'autore che ancora limitano la loro completa diffusione. L'Europa e i suoi Stati membri devono farsi voce e carico delle richieste di migliaia di cittadini che reclamano solo un loro diritto il diritto alla lettura, alla conoscenza, all'informazione e alla cultura, ad essere cioè realmente considerate come tutti noi.